Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'introduzione dell'elezione diretta del Parlamento europeo e poi con l'attribuzione ad esso di crescenti competenze e prerogative, l'Unione europea si è progressivamente configurata come un'Unione fondata sulla duplice legittimazione dei cittadini e degli Stati. Questa evoluzione sancita dal trattato di Lisbona richiede però, per poter esprimere fino in fondo le sue potenzialità, la formazione di un vero spazio politico europeo. La risoluzione che voteremo domani propone una serie di misure pratiche di carattere non legislativo né costituzionale che, se adottate, potrebbero contribuire notevolmente a rafforzare il carattere genuinamente europeo delle elezioni del 2014. In particolare, molte delle misure proposte ruotano intorno alla principale innovazione, l'indicazione da parte dei partiti politici europei dei rispettivi candidati alla carica di Presidente della Commissione. Si tratta di un'innovazione cruciale che è destinata a modificare profondamente la natura del rapporto fiduciario tra Parlamento e Commissione europea e che è molto positivo che sia ora sostenuta dalla stessa Commissione. D'altronde, a chi ha espresso scetticismo come la cancelliera Merkel, vorrei ricordare che il trattato dice chiaramente che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento e che la proposta del Consiglio europeo deve tenere conto del risultato delle elezioni ed essere presentata dopo appropriate consultazioni e queste consultazioni, con ogni evidenza, non possono riguardare chi poi il Presidente lo deve eleggere e cioè il Parlamento, anche perché non avrebbe senso pensare che la frase si riferisca agli Stati membri che del Consiglio europeo fanno già parte e che quindi non hanno bisogno di autoconsultarsi. Se dunque nel maggio dell'anno prossimo i cittadini europei eleggendo il Parlamento voteranno non solo per un partito nazionale, ma per un partito europeo e così facendo sceglieranno anche la guida della Commissione, la campagna elettorale e le operazioni di voto devono dare materialmente forma ad uno spazio politico europeo che renda pienamente consapevole e informata la scelta degli elettori. Siamo convinti che se ciò avverrà, seguendo le raccomandazioni contenute in questa relazione, le prossime elezioni costituiranno una tappa decisiva nell'edificazione di un'Europa politica e democratica in grado di affrontare le sfide del ventunesimo secolo e di dare corpo e sostanza ai suoi valori e ai suoi principi.